Dziękuję bardzo Panie Przewodniczący!

Pierwsze, co jest bardzo ważne postulat wstrzymać natychmiast walki, przestać zabijać ludzi, przestać niszczyć kraj. Dwa dość chaosu zacząć wprowadzać stabilizację i gospodarczą, i stabilizację społeczną. Trzy Ukrainie należy zaoferować program gospodarczy, zarówno w sensie tej sfery rzeczowej, jak i też nowych rozwiązań instytucjonalnych i rozwiązań prawnych wtedy te nasze 11 miliardów może mieć duży sens. Odpowiada mi także zdecydowanie postulat zapewnienia ciągłości dostaw energii, źródeł energii na Ukrainę za rozsądną cenę. Co jest ważne nasze przesłanie, które powinniśmy skierować do Rosji, że sprawa Ukrainy to jest sprawa, gdzie partnerem jest Unia Europejska, a nie poszczególne państwa, że tu metoda wspólnotowa jest najważniejsza, a nie międzyrządowa. Tak na marginesie, nie bardzo rozumiem, dlaczego ostatnio dwóch ministrów spraw zagranicznych podróżuje na Ukrainę, a tak jakby wypadł polski minister spraw zagranicznych. Dziękuję za uwagę.